Najlepša hvala. In, spoštovani poslanec! V celoti se strinjam z vami, da gre za enega od bolj, perečih, cestnih problemov v naši državi. In, jaz vam lahko zagotovim, da na ministrstvu za infrastrukturo dajemo veliko poudarek upravljanju prometa, s katerim se preusmeri določene uporabnike cest na tehnično ustreznejšo infrastrukturo, saj se zavedam, da se s tem zmanjša zasičenost in preobremenjenost mestnega omrežja ter zaščiti bivalno okolje pred hrupom in mogoče še pomembneje, ostalimi emisijami, ki so posledica težkega tovornega prometa. In dejstvo je, da je mesto Celje eno od redkih mest v državi, ki ima ves tranzitni promet v smeri sever-jug speljan skozi, tako rekoč, staro mestno jedro. Razbremenitev Mariborske ceste v Celju prometa težkih tovornih vozil je pogojena z dograditvijo oziroma izgradnjo obvoznih cest, ki jih predstavlja načrtovani celjski ipsilon. Ta ipsilon sestavljata zahodni krak od Lopate in Levca do Tremerij in vzhodni krak od Ljubečne in Slanc do Zagrada in Tremerij. Obvozni celjski ipsilon je vključen v projekt srednjega dela tretje razvojne osi. Iz dopolnjene študije variant tega projekta izhaja, da imata v okviru tega projekta bistveno prioriteto dograditev odseka med Medlogom in Tremerji, nad Tremerjami na zahodnem kraku, na vzhodnem kraku pa izgradnja obvozno-navezovalne ceste od Teharij do Tremerij, s katero se razbremeni mestno središče tovornih vozil in ustrezno poveže industrijske cone Celje in proizvodnjo Štor. Glede na to, da je projekt srednjega dela tretje razvojne osi, s katerim se načrtuje posodobitev cestne povezave od Celja do Novega mesta, časovno dokaj odmaknjen, je bila z Mestno občino Celje v mesecu septembru letošnjega leta sprejeta odločitev, da se skupno pristopi k realizaciji projekta vzhodne obvoznice. za potrebe tega projekta ima občina za del trase že pripravljeno projektno dokumentacijo, za predor pod Zavodenskim hribom pa idejno zasnovo. Trasa te ceste bo povezovala dve državni cesti, Genapet in Gdvasto sedem, in omogočala tranzit iz avtoceste, priključka Celje - vzhod v smeri Zidanega Mosta. Trasa te obvozne ceste tudi približno sovpada s traso vzhodne navezovalne ceste iz tretje razvojne osi. V teku je priprava osnovne investicijske dokumentacije, tako imenovani DIP, ki je potrebna za vključitev projekta v načrt razvojnih programov oziroma proračun države, iz katerega se bodo zagotavljala sredstva za izdelavo strokovnih podlag, ki so potrebne za pripravo prostorskega akta. Postopek prostorskega umeščanja pa bo vodila Mestna občina Celje. In, o natančni časovnici gradnje te obvoznice bomo lahko govorili oziroma jo naredili po zaključenem postopku prostorskega umeščanja.